Glauben Sie nicht, dass es sinnvoller wäre, gerade angesichts der Finanzkrise dafür zu sorgen, dass die kleinen und mittleren Unternehmer hier eine Chance bekommen, neue Geschäftsfelder kennenzulernen?